Wir haben mit nichts anderem gerechnet. Ich nehme für den Haushaltskontrollausschuss an dieser Arbeitsgruppe teil und möchte mich ganz herzlich bei Frau Hautala und allen Beteiligten bedanken für eine tolle Arbeit. Das, was Sie heute Abend vorgetragen haben, ist weit weg von Enthusiasmus, und das ist ausgesprochen bedauerlich. Es war Kanzleitrost und eigentlich eine Beerdigung dritter Klasse. Dritter Klasse, weil in dem Fall die Leiche die Kerze selbst trägt. Ich kann nur sagen Wie kann man nur bestimmte Dinge nicht verstehen? Wie kann man nicht verstehen, dass das kleine Einmaleins der Verwaltung genau da ansetzt, wo ein Verwaltungsverfahrensgesetz ansetzt, nämlich bei der Frage der Rechtsbehelfe, der Bescheide, der Vereinheitlichung von Verfahren? Das Ansinnen ist mehr als gerecht, und es ist für die EU und das Ansehen der EU ausgesprochen wichtig.

Die Mitgliedstaaten sind weiser als die EU.

Hier macht jeder, was er will. Ich habe das jetzt seit zwölf Jahren beobachtet.

Und auch hier muss die Kommission sich mehr Mühe geben und zu einer größeren Vereinheitlichung beitragen.